Und wie schaut die Bilanz aus, was waren die Erkenntnisse unserer Arbeit?

Einige multinationale Unternehmen haben es perfektioniert, die Mitgliedstaaten in Steuerfragen gegeneinander auszuspielen und ihre Steuerschuld zu minimieren, oftmals sogar auf legalem Weg. Die Mitgliedstaaten haben weggeschaut und nicht nachgefragt.

All das konnten wir schon vor über einem Jahr in den Zeitungen nachlesen, all das wussten wir bereits durch die LuxLeaks Enthüllungen. Und wie ist dieser dürftige Erkenntnisgewinn zu erklären? Die Mitgliedstaaten wollten nicht, dass wir aufklären. Sie haben uns genug Steine in den Weg gelegt, wo es nur ging, zum Beispiel beim Zugriff von einschlägigen Dokumenten. Ich will aber auch ganz deutlich sagen Wir haben uns selber eines Instrumentes beraubt, das in der Lage gewesen wäre, hier mehr Aufklärung zu betreiben, nämlich eines Untersuchungsausschusses.